Nedávné útoky ve formě neboli programů požadujících výkupné, ukázaly, že se taková situace může dotknout spousty lidí.

Právě obrana proti kriminalitě na internetu je oblastí, kde je spolupráce na úrovni EU žádoucí a vítaná právě ze strany občanů a může lépe uchránit nejen státní instituce, ale hlavně osoby v internetovém prostředí nejzranitelnější, jako jsou děti a senioři.